Señora Presidenta, señora Comisaria, la verdad es que creo que no voy a utilizar los cuatro minutos, porque a estas horas de la noche y con tantos diputados, no hace falta dar muchas explicaciones. Pero sí decir que se trata de un informe sobre un tema que en los próximos diez o quince años va a revolucionar totalmente la relación entre personas y objetos y entre objetos y objetos una nueva aplicación de Internet. Quiero aplaudir aquí la Comunicación que ha elaborado la Comisión, por la oportunidad del momento en que se ha presentado esta Comunicación, porque se trata de que podamos prever un poco las consecuencias de esta nueva aplicación unas consecuencias que tienen muchísimas virtudes pueden mejorar muchas facetas de nuestra vida, abren oportunidad de nuevos negocios y de mejora de la producción.

A medida que estas aplicaciones se vayan incorporando a las distintas facetas de nuestras vidas, se han de ir evaluando, para ver que, realmente, los usuarios tengan su privacidad y su seguridad cubiertas, desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista de la privacidad y de tantas y tantas cuestiones. Creo que es un buen enfoque.

Creo que sería interesante que, aparte de todas estas posibilidades y estas atenciones que contempla el informe y también su Comunicación ,pensáramos bien en cómo vamos a explicar a las personas, a los ciudadanos y las ciudadanas, a los usuarios, lo que es la Internet de los objetos y qué es lo que pueden hacer con estas nuevas aplicaciones y cómo quedan cubiertas su privacidad y su seguridad.